frú forseti mikilvægt er að fá fram afstöðu hæstvirts félagsmálaráðherra til þess hvernig hægt er að bæta starfsumhverfi dagforeldra sem aðallega eru dagmæður en starf þeirra er afar þýðingarmikið til að bæta stöðu ungbarnafjölskyldna bættri stöðu dagmæðra fylgir betri þjónusta við ungbarnafjölskyldur en starfi þeirra fylgir mikil ábyrgð og það er afar mikilvægt að meðan við höfum ekki þjónustu almennra leikskóla fyrir börn eftir að fæðingarorlofi lýkur að fullu og þar til leikskóli tekur við sem yfirleitt er við átján mánaða aldur ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra að því sem er auðvitað nátengt þessari fyrirspurn hvort hann sé reiðubúinn að taka upp samvinnu við sveitarfélögin um hvernig hið opinbera getur bætt stöðu ungbarnafjölskyldna eftir meðal annars að fæðingarorlofi lýkur og þar til leikskóli tekur við þar erum við að tala um einmitt það sem þessi fyrirspurn fjallar um sem er bættur stuðningur við dagmæður og brýnt er auðvitað að stefna að lengra fæðingarorlofi nýverið var bætt starfsumhverfi dagmæðra í skattamálum en frádráttur vegna kostnaðar við daggæslu hefur verið breyttur í krónutölu um margra ára skeið og það er fyrst nú nýlega eftir þrýsting frá dagmæðrum að því hefur verið breytt

starfsumhverfi dagmæðra sem hart bitnar á fjölda foreldra þar erum vi á meðal annars að tala um mismun í niðurgreiðslum til sveitarfélaga sem getur verið allt ára tíu þúsund krónur fyrir hvert barn í niðurgreiðslu hjá sveitarfélagi upp í fjörutíu þúsund krónur en í hafnarfirði eru niðurgreiðslurnar til dæmis tuttugu þúsund krónur og í reykjavík um fimmtán þúsund fimm hundruð krónur mín skoðun er sú að ákveðið viðmið sé eðlilegt í lögum og reglum til að samræmis sé gætt í niðurgreiðslum hjá einstaka sveitarfélögum ungbarnafjölskyldum sé ekki mismunað eftir búsetu slíka mismunun á ekki að líða sem kemur hart niður á fjölda ungbarnafjölskyldna og hlýtur ákveðin jafnræðisregla að þurfa að gilda í því sambandi til dæmis þannig að ekki sé farið í niðurgreiðslur niður fyrir ákveðin sanngirnismörk í greiðslum ég spyr ráðherra hvort hann hafi skoðað það mál og hvort von sé á breytingum á reglugerð eða lögum sem bætir stöðu dagmæðra og ungbarnafjölskyldna sem njóta þjónustu þeirra auk samræmingar í niðurgreiðslum spyr ég ráðherra að því hvort hann telji eðlilegt að mismunur líðist eins og nú er að niðurgreiðslur eru í dag mismunandi eftir að barnið nær átján mánaða aldri eftir því hvort barn er í leikskóla eða hjá dagforeldri þannig eykst niðurgreiðsla til foreldra leikskólabarna eins og í einkareknum leikskólum eftir að barnið nær átján mánaða aldri en niðurgreiðsla eykst að sama skapi ekki til ungbarnafjölskyldna sem hafa börn sín hjá dagmæðrum eftir átján mánaða aldur